virðulegi forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex um stjórn fiskveiða frá sjávarútvegsnefnd nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund árna múla jónasson og arndísi ármann steinþórsdóttur frá sjávarútvegsráðuneyti friðrik j arngrímsson og björgólf jóhannsson frá landssambandi íslenskra útvegsmanna örn pálsson frá landssambandi smábátaeigenda aðalstein þorsteinsson frá byggðastofnun sigurð óla kolbeinsson frá sambandi íslenskra sveitarfélaga og útgerðarmennina gísla jón kristjánsson arnar kristjánsson og hauk jónsson þá hafa nefndinni borist umsagnir frá byggðastofnun fiskistofu hafrannsóknastofnuninni siglingastofnun íslands sambandi íslenskra sveitarfélaga eyþingi sambandi sveitarfélaga í eyjafirði og þingeyjarsýslum

samtökum atvinnulífsins samtökum fiskvinnslustöðva sjómannasambandi íslands og félagi skipstjórnarmanna tilurð frumvarpsins á rætur að rekja til nokkurra álita umboðsmanns alþingis þar sem tilhögun á úthlutun aflaheimilda samkvæmt öðrum tölulið fyrstu málsgreinar tíundu grein laga númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex um stjórn fiskveiða hefur verið gagnrýnd að meginstefnu til fer úthlutun fram í þremur áföngum fyrst þarf að ákveða hve mörgum þorskígildistonnum sem ráðherra hefur samkvæmt lagagreininni til ráðstöfunar skuli úthlutað í annan stað þarf að ákvarða hversu miklar aflaheimildir komi í hlut hvers byggðarlags loks þarf að ákveða hvernig staðið skuli að framkvæmd úthlutunar aflaheimilda til einstakra skipa á fundum nefndarinnar kom fram að nokkur sátt virðist hafa ríkt um heildarmagn byggðakvótans og ráðstöfun hans til einstakra byggðarlaga en hvort tveggja hefur sjávarútvegsráðherra ákveðið á grundvelli ákveðinna forsendna og að teknu tilliti til þeirra röksemda sem búa að baki byggðakvóta á hinn bóginn er það skoðun umboðsmanns að nokkuð hafi skort á að úthlutun byggðakvóta til einstakra skipa hafi farið fram á grundvelli samræmdra reglna sem tryggi jafnræði meðal borgara landsins sem í hlut eiga er því haldið fram að sjávarútvegsráðherra hafi án þess að hafa viðhaft nægilegt eftirlit framselt einstökum sveitarstjórnum full rúmar heimildir til íhlutunar við gerð úthlutunarreglna og töku ákvarðana um endanlega skiptingu aflaheimilda milli fiskiskipa innan byggðarlaga sinna slíkt valdframsal stangist á við framangreinda lagagrein fiskveiðistjórnarlaga þar sem kveðið er á um ábyrgð ráðherra á framkvæmd úthlutunar yfirlýstur tilgangur frumvarpsins er upprunalega sá að færa sveitarstjórnum ákvörðunarvald um úthlutun byggðakvótans til einstakra skipa en þó þannig að sjávarútvegsráðherra er falið að setja reglugerð um almenn samræmd skilyrði úthlutunar sem tekur til alls landsins af sjálfu leiðir að frjálst mat sveitarstjórna um þessi efni ræðst þá að miklu leyti af því hversu ítarlegar reglur eru settar í reglugerð og í annan stað í hve miklum mæli ráðherra heimilar sveitarstjórnum svigrúm til að taka mið af staðbundnum aðstæðum við setningu viðbótarskilyrða fyrir úthlutun samanber fimmtu málsgrein fyrstu grein frumvarpsins í frumvarpinu er einnig gert ráð fyrir að ákvarðanir sveitarstjórna um úthlutun byggðakvóta sæti endurskoðun sérhæfðrar úrskurðarnefndar sem í eiga sæti þrír einstaklingar eins og ráða má af framangreindu er frjálst mat sveitarfélaga við úthlutun byggðakvóta til einstakra skipa háð því hversu ítarlegar reglur ráðherra setur þá hafa komið fram við umfjöllun nefndarinnar vissar efasemdir um hversu vel sveitarfélögin séu fær um að annast framkvæmd úthlutunar samband íslenskra sveitarfélaga hefur til að mynda bent á að þótt

framangreindar athugasemdir hafa leitt til þess að nefndin hefur ákveðið að höfðu samráði við sjávarútvegsráðuneytið að leggja til nánar tilgreindar breytingar sem miða helst að því að renna tryggari stoðum undir þá framkvæmd sem viðhöfð hefur verið hjá ríkinu í stað þess að færa ákvörðunarvald í þessum efnum til sveitarfélaganna án þess þó að þau glati rétti sínum til íhlutunar breytingarnar felast einkum í því að hlutverk byggðastofnunar samkvæmt öðrum tölulið fyrstu málsgreinar tíundu greinar fiskveiðistjórnarlaga haldist óbreytt og að fiskistofa taki að sér í stað sveitarfélaga að úthluta aflaheimildum sem koma í hlut einstakra byggðarlaga til fiskiskipa áfram er hins vegar gert ráð fyrir að ráðherra setji reglugerð um úthlutun aflaheimilda til einstakra byggðarlaga og að þar komi meðal annars fram skilgreining á hugtakinu byggðarlag og viðmiðunar og útreikningsreglur þá verði ráðherra heimilað eins og núgildandi lög gera ráð fyrir að gefa út reglugerð sem kveður á um hvaða botnfiskstegundir komi til úthlutunar auk þess sem kveðið verði á um að aflaheimildir sem tilheyra byggðakvótanum skuli skiptast milli tegunda í hlutfalli við leyfilegt heildarmagn í tegundunum enn fremur verði ráðherra falið að gefa út reglugerð fyrir landið allt um samræmd skilyrði fyrir úthlutun aflaheimilda til fiskiskipa innan hvers byggðarlags sem þó eru ekki að öllu leyti hin sömu og gert var ráð fyrir í frumvarpinu honum verði auk þess heimilt að fallast á tillögur einstakra sveitarstjórna um sérstök skilyrði er víkja frá eða eru til viðbótar hinum almennu skilyrðum svo fremi sem þau styðjast við málefnalegar og staðbundnar ástæður og þjóna hagsmunum viðkomandi byggðarlaga þá er lagt til að eftir að slíkar tillögur sveitarstjórna hafa borist ráðuneytinu verði því skylt að birta þær með aðgengilegum hætti til dæmis á heimasíðu sinni eigi síðar en sjö dögum áður en tekin verður afstaða til þess hvort fallist verður á þær eða ekki er þetta gert til að gefa þeim sem kunna að hafa ábendingar um efni tillagnanna kost á að kynna sér þær og gera athugasemdir við þær virðulegi forseti áfram er gert ráð fyrir að framsal byggðakvóta sé að meginstefnu til óheimilt nema fram fari jöfn skipti á aflaheimildum í þorskígildum talið framsalsbannið verður þó að skoða með hliðsjón af þeim áskilnaði sem nefndin leggur til að fiskiskip sem fær úthlutað einu tonni af byggðakvóta hafi landað eða verði gert skylt að landa til vinnslu tveimur tonnum innan hlutaðeigandi byggðarlags miðað við þorskígildi ráðherra verði falið að setja nánari reglur um útfærslu löndunar og vinnsluskyldunnar auk þess sem honum verður heimilað að fengnum tillögum sveitarstjórna að víkja skyldunni til hliðar ef fyrir liggur að sú tilhögun samræmist málefnalegum og staðbundnum þörfum byggðarlags þannig getur skyldan orðið meiri eða minni og eftir atvikum fallið niður ef aðstæður eru með þeim hætti mætti til að mynda hugsa sér að ráðherra heimilaði tilslakanir ef fiskiskip þyrftu í ríkum mæli að útvega sér aflaheimildir á leigumarkaði til að unnt væri að efna að fullu löndunar og vinnsluskylduna einnig væri hugsanlegt að vikið yrði frá löndunarskyldu og eða vinnsluskyldu ef engin löndunarstarfsemi eða vinnsla er fyrir hendi innan viðkomandi byggðarlags erfitt er að koma auga á allar málefnalegar og staðbundnar þarfir sem réttlætt geta frávik en ráðherra ber undir öllum kringumstæðum að meta þær sjálfstætt með hliðsjón af þeirri meginhugsun að byggðakvóta skuli að jafnaði nýta til þess að ná fram þeim margfeldisáhrifum sem að framan er getið til hagsbóta fyrir byggðarlögin í tengslum við framangreint skal einnig tekið fram

til hagsbóta fyrir hlutaðeigandi byggðarlög forsenda þessa mun þó ávallt vera sú að viðkomandi útgerðir fullnægi skilyrðum úthlutunar á tímabilinu nefndin leggur til að fallið verði frá áformum um að setja á stofn sérstaka úrskurðarnefnd og að þess í stað verði ákvarðanir fiskistofu kæranlegar til sjávarútvegsráðuneytisins kærufrestur verði tvær vikur og það skilyrði sett að úthlutun fari eigi fram fyrr en að því tímamarki liðnu jafnframt er lagt til að ráðherra verði heimilt að fresta úthlutun til fiskiskipa í tilteknu byggðarlagi að hluta eða öllu leyti þar til lokið er afgreiðslu á kærum sem borist hafa vegna úthlutunar þar virðulegi forseti loks leggur nefndin til tvær breytingar á þriðju greinar frumvarpsins annars vegar þá að a liður greinarinnar falli brott sem þýðir að fyrsta tölulið fyrstu málsgreinar tíundu greinar fiskveiðistjórnarlaga helst óbreyttur auk þess sem ráðherra verði falið að setja reglugerð um ráðstöfun aflaheimilda samkvæmt þessum tölulið

að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali guðjón a kristjánsson og jón bjarnason skrifa undir álitið með fyrirvara jóhann ársælsson og jón gunnarsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins alþingi níunda mars tvö þúsund og sjö guðjón hjörleifsson hjálmar árnason arnbjörg sveinsdóttir guðjón ólafur jónsson jón bjarnason með fyrirvara guðjón a kristjánsson eð fyrirvara kjartan ólafsson virðulegi forseti ég mæli fyrir breytingartillögum við frumvarp til laga um breytingu á lögum númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex um stjórn fiskveiða frá sjávarútvegsnefnd fyrstu við fyrstu grein greinin orðist svo tíundu grein laganna orðast svo á hverju fiskveiðiári skal ráðherra hafa til ráðstöfunar aflaheimildir sem nema allt að tólf þúsund lestum af óslægðum botnfiski og hann getur ráðstafað þannig fyrsti til að mæta áföllum sem fyrirsjáanleg eru vegna verulegra breytinga á aflamarki einstakra tegunda annars til stuðnings byggðarlögum í samráði við byggðastofnun þannig a til minni byggðarlaga sem lent hafa í vanda vegna samdráttar í sjávarútvegi og háð eru veiðum eða vinnslu á botnfiski b til byggðarlaga sem hafa orðið fyrir óvæntri skerðingu á heildaraflaheimildum fiskiskipa sem gerð hafa verið út og landað hafa afla í viðkomandi byggðarlögum og sem hefur haft veruleg áhrif á atvinnuástand í byggðarlögunum heimilt er að ráðstafa aflaheimildum samkvæmt þessum lið til allt að þriggja ára í senn aflaheimildir samkvæmt þessari grein skulu skiptast milli tegunda í hlutfalli við leyfilegt heildarmagn í tegundunum og skulu dregnar frá leyfðum heildarafla þessara tegunda áður en honum er skipt á grundvelli aflahlutdeilda í reglugerðum sem ráðherra setur samkvæmt þriðju og fjórðu málsgrein skal kveðið á um hvaða botnfiskstegundir komi til úthlutunar ráðherra setur í reglugerð ákvæði um ráðstöfun aflaheimilda samkvæmt fyrsta tölulið fyrstu málsgrein ráðherra setur í reglugerð ákvæði um ráðstöfun aflaheimilda samkvæmt öðrum tölulið fyrstu málsgrein þar skal kveðið á um skilgreiningu á byggðarlagi viðmiðunar og útreikningsreglur og aðrar reglur um úthlutun aflaheimilda til byggðarlaga virðulegi forseti ráðherra setur í reglugerð almenn skilyrði fyrir úthlutun aflaheimilda samkvæmt öðrum tölulið fyrstu málsgrein til fiskiskipa innan einstakra byggðarlaga skulu þau skilyrði meðal annars varða skráningarstað skráningartíma eignarhald skiptingu milli fiskiskipa lágmarksverð tryggingar fyrir greiðslum og framkvæmd úthlutunar ráðherra getur heimilað á grundvelli rökstuddra tillagna sveitarstjórnar að sett verði sérstök skilyrði fyrir úthlutun aflaheimilda í einstökum byggðarlögum er víkja frá eða eru til viðbótar hinum almennu skilyrðum enda séu þau byggð á málefnalegum og staðbundnum ástæðum og í samræmi við hagsmuni viðkomandi byggðarlaga eftir að slíkar tillögur sveitarstjórna hafa borist skulu þær birtar með aðgengilegum hætti svo sem á vefsíðu ráðuneytisins eigi síðar en sjö dögum áður en tekin verður afstaða til þeirra fallist ráðherra á tillögur sveitarstjórna um slík skilyrði staðfestir ráðuneytið tillögurnar og auglýsir þær í b deild stjórnartíðinda framsal aflaheimilda sem úthlutað er samkvæmt öðrum tölulið fyrstu málsgrein er óheimilt en þó skulu heimil jöfn skipti á aflaheimildum í þorskígildum talið framsal aflaheimilda samkvæmt töluliðnum skal þó vera heimilt hafi fiskiskip efnt löndunar og vinnsluskyldu í samræmi við sjöunda málsgreinar fiskiskipum er skylt að landa til vinnslu innan hlutaðeigandi byggðarlaga afla sem nemur í þorskígildum talið tvöföldu magni þeirra aflaheimilda sem þau fá úthlutað samkvæmt öðrum tölulið fyrstu málsgrein og skal úthlutun til þeirra ekki fara fram nema að því leyti sem það skilyrði er uppfyllt samkvæmt nánari reglum sem ráðherra setur ráðherra er heimilt að fengnum rökstuddum tillögum sveitarstjórnar að víkja frá þessu skilyrði enda sé það gert á grundvelli málefnalegra og staðbundinna ástæðna fiskistofa annast úthlutun aflaheimilda sem koma í hlut einstakra byggðarlaga til fiskiskipa ákvarðanir fiskistofu um úthlutun aflaheimilda samkvæmt þessari grein er heimilt að kæra til sjávarútvegsráðuneytisins kærufrestur er tvær vikur frá tilkynningu fiskistofu um úthlutun eða höfnun umsóknar um úthlutun og skal úthlutun ekki fara fram fyrr en að þeim fresti liðnum skal ráðuneytið leggja úrskurð á kærur innan tveggja mánaða ráðuneytið getur ákveðið að úthlutun aflaheimilda til skipa í tilteknu byggðarlagi verði frestað að hluta eða öllu leyti þar til það hefur lokið afgreiðslu á kærum sem borist hafa vegna úthlutunar þar annað önnur grein verði þriðja grein þriðja við þriðju grein er verði annarri grein greinin orðist svo

sem tilgreindar eru í fyrstu málsgreinar tíundu greinar til þeirra byggðarlaga sem fengið hafa úthlutað aflaheimildum á grundvelli ákvæðis til bráðabirgða tuttugu og sex í lögum númer þrjátíu og átta nítján hundruð níutíu sem hér segir sjö hundruð fimmtíu þorskígildislestum á fiskveiðiárinu tvö þúsund og sex tvö þúsund og sjö fimm hundruð þorskígildislestum á fiskveiðiárinu tvö þúsund og sjö tvö þúsund og átta og tvö hundruð fimmtíu þorskígildislestum á fiskveiðiárinu tvö þúsund og átta tvö þúsund og níu og skulu þær skiptast milli byggðarlaga í sömu hlutföllum og úthlutun samkvæmt bráðabirgðaákvæðinu skiptist á fiskveiðiárinu tvö þúsund og fimm tvö þúsund og sex úthlutun aflaheimilda samkvæmt þessu ákvæði skal ekki hafa áhrif á ákvörðun um ráðstöfun aflaheimilda samkvæmt fyrstu og öðrum tölulið fyrstu málsgreinar tíundu greinar samanber þriðju og fjórðu málsgrein sömu greinar um framkvæmd þessa ákvæðis gilda að öðru leyti ákvæði annarrar málsgreinar og fimmta til áttundu málsgrein tíundu greinar og reglur settar samkvæmt þeim virðulegi forseti mikil og góð samstaða var í sjávarútvegsnefnd varða þessar breytingartillögur og einnig unnið í góðri sátt við hæstvirtan sjávarútvegsráðherra ég vil þakka nefndarmönnum fyrir gott starf í nefndinni og sérstakar þakkir til háttvirts þingmanns jóns gunnarssonar sem vann mikið með mér í þessum málum og þessum breytingartillögum en hann var staddur erlendis á vegum alþingis þegar málið var tekið út virðulegi forseti ég legg til að að lokinni annarri umræðu verði frumvarpinu vísað til þriðju umræðu